Leider haben wir eigentlich bis jetzt relativ wenig zusammengebracht, wenn wir den EU Schnitt hernehmen.

Es muss uns klar sein Wenn wir nicht fähig sind, in unserer Wirtschaft ein Kreislaufsystem zu errichten, dann werden wir es langfristig einfach nicht schaffen, weil die Erde nicht so viele Rohstoffe hergeben wird.

Diese bisherige Richtlinie hat eben verschiedene Schwachstellen. Unter anderem dieser fehlende Link zur Ökodesignrichtlinie.

Entscheidend wird aber auch sein, inwieweit die Mitgliedstaaten fähig sind, effiziente Sammelsysteme aufzubauen.

Und hier gehört auch ausdrücklich die Verantwortung der Konsumenten hinein, selbst etwas zu tun. Eine Abholung an der Haustür gehört hier nicht dazu. Insgesamt wird es jetzt auch von den Mitgliedstaaten abhängen, wie sie dieses System umsetzen. Und ich vertraue auch auf die Kommission, dass das genau beobachtet wird, damit wir diese Sammelziele erreichen.